És ez a kettészakítottság megkérdőjelezi a közös gazdaságpolitika hatékonyságát is. Véleményem szerint a közös jövőnk éppen azon áll vagy bukik, hogy ezt az aggasztó különbséget sikerül e megfelelően csökkenteni. Ez a javaslat éppen ezért nagyon fontos kezdeményezés, amely az euróövezet és nem euróövezet között létrejövő pénzügyi támogatásra vonatkozó eljárások egyszerűsítését célozza meg. A jelentés tartalmi elemei véleményem szerint megkérdőjelezhetetlenek. Hiszen mindannyian láthatjuk, hogy a mostani problémák leküzdéséhez több építőelemre van szükség. Ilyen a pénzügyi stabilitásnak a megteremtése, a nemzeti felelősség erősítése, a szolidaritás, a fenntartható növekedésnek az elérése is. Bebizonyosodott az is, hogy a válság leküzdéséhez fegyelmezett költségvetési politikára van szükség, amelynek a szabályait akár az alkotmányos szinten is rögzíteni lehet. Az euróövezeten belüli és azon kívüli tagállamok közötti ténylegesen egyenlő feltételek biztosítása érdekében olyan irányba kell elindulni, amely a bankoknak a feltőkésítését lehetővé teszi a nem euróövezeti tagállamokban is. Kedvező esetben így az államadósságok fenntartható pályára kerülhetnek, fokozatosan helyreállhat a piaci bizalom, és legyünk optimisták, még azt is mondhatjuk, hogy mérsékelt és tartós növekedésnek indul a nem eurózóna is. A jelen időközi jelentés éppen terjedelmi korlátai miatt sem vállalkozhatott a rendeletjavaslatban felvetett valamennyi kérdés tárgyalására, azonban ezeket a pontokat, amelyek még hiányoznak belőle, a rendelet végleges elfogadása előtt megfelelően meg kell válaszolni, és ezekre választ kell találni. Még egyszer gratulálok, természetesen a jelentést támogatni fogom.